Señor presidente, en materia de acogida e integración de inmigrantes, algunas ciudades y Gobiernos subestatales afortunadamente han dado una lección a algunos, no todos, pero sí a muchos Gobiernos de Estados miembros.

En Cataluña, por ejemplo, hicimos el año pasado la mayor manifestación de Europa a favor de acoger refugiados.

Pero los refugiados no llegaron a nuestras ciudades, porque el Gobierno español no cumplió con sus compromisos. Más recientemente, el Gobierno de Cataluña ha ofrecido sus puertos para el desembarque de refugiados, y ahora mismo, conjuntamente con los ayuntamientos, se está llevando a cabo un importante esfuerzo para acoger e integrar a personas inmigrantes menores de edad y no acompañadas, que representan una problemática muy grave. Ante estos esfuerzos, señor comisario, creo que es necesario y justo que las autoridades locales y subestatales puedan acceder directamente a fondos europeos en materia de asilo e integración de las personas que vienen a vivir con nosotros.